De crisis is niet begonnen in januari met het geweld tegen demonstranten, en de crisis is ook niet begonnen in 2009, toen de Socialistische Partij het parlement boycotte na verkiezingen en de hongerstaking begon. De crisis is een crisis van politieke cultuur. Een boycot, een hongerstaking, demonstraties, dat zijn normale instrumenten in de Albanese politiek. Corruptie, beïnvloeding van media en politieke benoemingen zijn dat ook. En dat staat allemaal heel erg ver af van de politiek die wij zouden wensen voor een land dat op weg is naar toetreding. Ik wens de burgers van Albanië zo graag een verantwoordelijke regering en verantwoordelijk parlement, met politici die het welvaren van hun burgers boven hun eigen eer en belang stellen. Beide kanten moeten in beweging komen om het zover te krijgen. De regering heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Een regering heeft het geweldsmonopolie en een regering heeft een extra verantwoordelijkheid om boven partijen te staan, om te doen wat goed is voor het volk. Van deze regering mag verwacht worden dat zij alles doet om te voorkomen dat er weer kan gebeuren wat in januari gebeurde. Dat zij alle medewerking verleent voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er in januari gebeurde. Dat zij de corruptie ook in eigen gelederen keihard aanpakt en dat zij ruimte biedt voor parlementair debat. De oppositie heeft ook een verantwoordelijkheid. Ook zij moet alles doen om een herhaling van het geweld in januari te voorkomen, door alle medewerking te verlenen aan goede en eerlijke verkiezingen in mei, door deel te nemen aan een parlementair debat, het liefst ook eens een keertje over de inhoud, zoals de torenhoge werkloosheid in Albanië. Maar hoe krijg je beide partijen zo ver?

En dan kan de kandidaatsstatus verleend worden. Maar helaas, dat bracht geen verandering. Ik heb nu weer hoop dat mijnheer Lajčák zal slagen waar anderen gefaald hebben om beide partijen om de tafel te krijgen en een doorbraak te bewerkstelligen. Ik heb wel hoop, maar niet zo heel veel vertrouwen dat dit lukt zonder een stok achter de deur. Wat mij betreft stellen wij een sanctie in het vooruitzicht. Het moet helder zijn dat het mislukken van deze onderhandelingspoging niet zonder gevolgen kan zijn. En een sanctie moet de politieke leiders raken en zeker niet de burgers. Dus wij moeten zeker niet tornen aan het visumvrij reizen, zoals ik in de wandelgangen wel heb gehoord. Daarmee zouden wij echt de burgers kwetsen. Ik zou heel graag van de commissaris een verzekering willen dat visumliberalisatie niet misbruikt zal worden in dit politieke proces. Waar wij wel bijvoorbeeld over zouden kunnen gaan denken is om de zeggenschap van Albanië over de IPA gelden weg te nemen en weer in EU handen te leggen.

Dat lijkt mij een sanctie die niet de burgers treft, maar wel de politiek. En ik hoop vooral dat dit alles helemaal onnodig is, omdat beide kanten compromisbereid zijn en mijnheer Lajčák goed zal slagen in het belang van het Albanese volk.